Domnule președinte, scena comerțului internațional se schimbă repede. Importanța economică a Uniunii Europene a scăzut, în 2050 va reprezenta numai 15 din PIB ul mondial. Puterea economică se mută către est. Japonia va deveni în 2025 cea mai mare putere economică a lumii așa ne spun previziunile economiștilor. De ce avem nevoie în Uniunea Europeană ca să avansăm? Avem nevoie, în primul rând, de inovație, de investiții în cercetare. Fără investiții în cercetare, nimic nu se va schimba. Industriile, noi industrii, trebuie să se recreeze, să se reinventeze, dar asta numai după ce au soluții pe care numai cercetarea le poate da. De aceea, primul punct de la care trebuie să pornim, dacă vrem să evoluăm economic și să fim competitivi, este investiția în cercetare, în inovație și, apoi, punerea lor în practică.